Domnule președinte, stimate coleg, sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră, dar nu credeți că achizițiile publice care sunt alocate unor companii mari așa cum spuneți dumneavoastră de fapt, folosesc un truc pun un preț mic și ulterior adaugă la preț prin acte adiționale?